Z punktu widzenia Polski byłoby oczywiście niedobrze, gdyby Wielka Brytania wyszła z Unii, bo tylko razem z Wielką Brytanię możemy blokować co głupsze pomysły państw osi, czyli Niemiec, Paryża i Berlina. Natomiast doskonale rozumiem, że Brytyjczycy będą kierowali się własnym interesem, a ponieważ dla Wielkiej Brytanii bezdyskusyjnie lepiej jest wyjść spod okupacji Unii Europejskiej, to nie zmartwię się, jeżeli oni to zrobią, bo ich interes jest ważniejszy niż mój interes. A więc to, że Polska nadal jest w Unii Europejskiej, nie znaczy, że inni też muszą to jarzmo dalej znosić.